Responsabiliser les consommateurs, mieux les informer, assurer la sécurité des produits auxquels ils ont accès, mettre en œuvre rapidement la législation européenne existante, faire en sorte que tous les acteurs connaissent leurs droits et leurs obligations. Voilà les priorités pour les législateurs nationaux et européens, pour les décideurs nationaux et européens, mais aussi pour les entreprises, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs. Surtout, je pense qu'à ce stade, il est opportun d'entamer une réelle réflexion, en profondeur, pour trouver le juste équilibre entre le nombre d'informations, l'intensité des informations dont ont réellement besoin les consommateurs, l'utilisation qu'ils peuvent en faire lors de leurs achats et les charges administratives et financières que la publication de ces informations engendre pour nos entreprises. Le maître mot est donc responsabilité responsabilité des producteurs, des entrepreneurs, des entreprises, des prestataires de services, mais aussi responsabilité pour les consommateurs.